virðulegi forseti þegar maður sér þessa atburðarás og hún er öll staðfest í fjölmiðlum og í fréttatilkynningum frá bæði utanríkisráðuneytinu og frá viðkomandi starfsmanni ólafi erni haraldssyni að þá getur maður ekkert dregið aðrar ályktanir en þær að hér hafi verið eitthvað mjög furðulegt á ferðinni það eru engar ásakanir um að viðkomandi hafi ekki staðið sig vel í starfi og það er hreinlega tekið fram að viðkomandi hafi staðið sig vel í starfi það er bara tekið fram maður kemur að mínu mati ekki svona fram virðulegi forseti við ríkisstarfsmenn

ankannalegt og þetta verður til þess að morgunblaðið tekur málið sérstaklega upp í leiðara og fer að vísa í gamaldags vinnubrögð ráðningar upp á flokksskírteini og svo framvegis hreinsað út þegar nýir valdhafar koma þannig að ég hlýt að draga þetta fram þegar ég er búin að skoða þessi gögn sérstaklega sem lúta að þessu máli þetta er allt í opinberum gögnum þetta er ekkert sem ég er að segja sem ekki á sér stað í fréttatilkynningum frá aðilum eða í fréttum að vísu geta fréttir stundum verið rangar en ég er að vísa hér í fréttatilkynningar þannig að ég sé að þetta er mjög ankannalegt hvernig hér hefur verið að verki staðið varðandi það að draga til baka okkar aðila í friðargæslunni í írak þá bað írak um þetta verkefni sérstaklega og ég vil draga það fram að að er ekki höfuðatriðið í þessu máli að mínu mati við erum þarna búin að vera að aðstoða við uppbyggingu í írak við erum að undirbúa samfélagið til að takast á við framtíðina geir h haarde hæstvirtur forsætisráðherra hann sagði opinberlega að hann hefði ekki gert þetta þannig að ég